Omawiane sprawozdanie potwierdza, iż światowy kryzys gospodarczy wyraźnie pokazał słabości europejskiego modelu społeczno gospodarczego. Należy się z tym stwierdzeniem zgodzić, podkreślając jednak, iż tak naprawdę żaden model się nie sprawdził. Zarówno Europa, jak i Ameryka są ogarnięte nie tylko ogromnym bezrobociem, ale także pełne są osób, które pomimo posiadania pracy nie są w stanie wyjść z ubóstwa. Co więcej, problem ten dotyka głównie młodych ludzi, czego przykładem są obecne ruchy społeczne tzw.

Z jednej strony system edukacyjny nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby gwałtownie zmieniającej się gospodarki i chyba trzeba w końcu otwarcie przyznać, że nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie umiejętności będą potrzebne, nawet w następnej dekadzie. Po trzecie, tak zwane śmieciowe umowy o pracę powodują poczucie niepewności wśród pracowników, a tym samym destabilizują rynek konsumencki. Nigdy nie będzie dobrym konsumentem ten, kto nie jest pewny swojej przyszłości. Przed Unią i jej państwami członkowskimi stoi niełatwe zadanie. Z jednej strony konieczne jest stworzenie takich systemów edukacyjnych, które pozwolą przygotować młodych ludzi do gwałtownie i nieprzewidywalnie zmieniającego się rynku pracy i będą wsparte programami praktycznymi. Projekt Stage, o którym mówiła sprawozdawczyni pani Regina Bastos, podczas którego absolwenci będą przygotowywani do podjęcia pracy, jest tego dobrym przykładem. Z drugiej strony niezbędne jest umiejętne zastosowanie zasady flexicurity która umożliwia połączenie elastyczności stosunku pracy z gwarancjami socjalnymi, tak aby pracownicy uzyskali odpowiedni standard życia, by mogli rozwijać karierę zawodową i stabilnie wypracowywać swój program emerytalny. Dodatkowo konieczne są działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków przyjaznych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz inwestorom. Wszystkie te działania wymagają natychmiastowego zastosowania, a więc muszą być tak zaplanowane, aby ich wdrożenie było możliwe w warunkach nadal trwającego kryzysu gospodarczego i finansowego. Oszczędności w państwach członkowskich są konieczne do zapewnienia stabilnych finansów publicznych. Nie powinny one jednak wpływać negatywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, które przyniosą Europie tak potrzebny trwały wzrost gospodarczy.